Monsieur le Président, la Commission, dans son second rapport sur cette question, évalue positivement les mesures prises dans l'ensemble des États membres pour garantir les dons volontaires et non rémunérés de tissus et de cellules humains. Elle pointe en revanche, et très fermement, la dramatique pénurie à laquelle est confrontée une majorité des États.

Je regrette que, malgré les efforts de la rapporteure, que je remercie ici encore mais elle le sait une majorité de mes collègues n'estime pas que ces principes intangibles de gratuité et d'anonymat doivent, d'une part, être conjugués avec humanisme et humanité, tout simplement, et ne doivent pas non plus, d'autre part, saper les efforts visant à pallier cette pénurie et à répondre à l'attente désespérée de tant de patients dans l'Union européenne, car c'est cela la réalité, celle qui est vécue au quotidien par des praticiens et des patients, des dizaines de milliers d'entre eux en attente d'une greffe de cornée, de moelle ou encore de peau.